Možná, že bychom mohli vyslyšet hlas jediného dítěte, které je tady přítomno v sále, to je tady dítě kolegyně.

Podle statistik platí, že každou minutu se v Evropě ztratí jedno dítě.

Vítám přístup zpravodaje, který si je vědom citlivosti řady otázek a zvolil, podle mého názoru, obezřetný, ale jasný přístup.